Wir haben in Singapur schon ein gutes Maßnahmenpaket geschnürt, auch das müsste man vorantreiben, vielleicht sogar parallel zu den derzeitigen Doha Verhandlungen.